Signor Presidente, onorevoli colleghi, io volevo innanzitutto ringraziare il nostro relatore Díaz de Mera per la sua relazione su cui siamo totalmente in sintonia, a cominciare dalla contrarietà alla fusione di Europol e di Cepol. È davvero importante

Per contrastare questa criminalità, che è un fenomeno sempre maggiore, sempre più dinamico, sempre più complesso, occorre mettere mano a Europol, almeno per come l'abbiamo conosciuta fino adesso, soprattutto di fronte all'effetto della globalizzazione, che investe la nostra società con situazioni sempre differenti

Pensiamo ad Internet che è un mezzo sempre più usato, ma che non è più solo un mezzo ma è anche un luogo dove la criminalità esercita la sua attività, ormai quasi